Domnule președinte, dragi colegi, Comisia Europeană a recomandat trecerea la faza a doua a negocierilor cu Marea Britanie, constatând că au existat evoluții pozitive în discuțiile dintre cele două părți, mai ales în ceea ce privește protejarea drepturilor cetățenilor europeni din Regatul Unit. Românii din Marea Britanie, ca și toți cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit, trebuie să primească un răspuns clar și garanții ferme, după o perioadă dominată de temeri și incertitudini, cu privire la statutul lor în perioada post Brexit. Noi trebuie să fim vocea lor în Parlamentul European în cadrul etapelor care vor urma până la încheierea negocierilor, să le susținem interesele și să ne asigurăm că toate detaliile acordului final sunt în avantajul lor. Brexit este un moment test pentru Uniunea Europeană, iar modul în care drepturile cetățenilor europeni sunt apărate în acest caz poate consolida încrederea oamenilor în proiectul european sau, dimpotrivă, o poate slăbi.